Pane předsedající, já jsem rovněž podpořil tento návrh nařízení a chtěl bych ocenit roli estonského předsednictví při jeho prosazení. Pro mě je skutečně důležité, aby byly odstraňovány bariéry, které dokonce brání právě pravidlům jednotného vnitřního trhu. Tudíž zlepšení pravidel pro doručování přeshraničních balíčků je skutečně důležité, a byť nejsem příznivcem používání té nejtvrdší formy právní úpravy, to znamená formy nařízení, myslím si, že tady je zcela na místě.

Já chci upozornit na situaci především malých firem, které tuto službu velmi využívají a na mnohdy neférové praktiky právě doručovatelů, které jim komplikují jejich podnikání.